Frau Präsidentin, geschätzter Herr Kommissar!

Wir haben vor allem im Berggebiet und im benachteiligten Gebiet schon lange nicht mehr die Möglichkeit, kostendeckend zu produzieren. Österreich hat sich immer für eine Beibehaltung einer Mengensteuerung ausgesprochen, wurde damals 2003 überstimmt.

Unsere Bauern haben sich angepasst, haben all diese Anforderungen der Gesellschaft auch erfüllt.

Es müssen jetzt wirklich Taten folgen eine Ursprungskennzeichnung. Das Dumping der Handelsketten und vieles andere mehr, das unsere Bauern in der Produktion wirklich massiv beeinträchtigt und natürlich auch zu dieser Krise führt, muss behoben werden.